Señor Presidente, hoy es el Día de Europa, es el día de la solidaridad. Europa es solidaria cuando proporciona también cobertura sanitaria y social a los más débiles. La crisis y las medidas de austeridad están siendo de nuevo la coartada perfecta para demostrar la hipocresía de Gobiernos que rompen la igualdad, por ejemplo, en el acceso a los servicios sanitarios. Quiero alertar de la grave situación que se está produciendo en el Estado español debido a la retirada de la tarjeta sanitaria a personas extranjeras en situación irregular, un ejemplo de exclusión social y de falta de respeto de los derechos humanos.

Garantizar la salud de las personas más vulnerables debe ser un derecho que dignifique a Europa y cualquier limitación es una limitación de derechos.